Ja, jaz vseeno predlagam, da o vašem odgovoru opravimo razpravo, tudi zato, da bomo mogoče kaj spregovorili o teh obeh omenjenih zakonih oziroma predvsem o zakonu o matični evidenci, ki je po mojem potreben. Verjetno bi morali sicer narediti neko analizo tudi na ZPIZ-u, ne, kaj se dogaja, kaj ni v redu - ne vem, a je od njih kakšen predlog za novelacijo oziroma za popravke? No, saj njim najbrž ustreza, ne, da pač ni treba se preveč ukvarjati, ampak v bistvu delamo s tem krivico ljudem, a ne, in to pa ni prav, a ne. Če so bili zaposleni, plačevali prispevke, da se jim potem odmeri nižja, pokojnina zato, ker za neko obdobje ni plačilnih list oziroma točno jasno, koliko je katerega meseca kdo zaslužil. Hvala.